În data de 9 mai, miniștrii de finanțe din statele membre au decis crearea unui mecanism european de stabilizare financiară. Acesta face parte dintr un pachet legislativ de măsuri care prevăd protejarea monedei euro și redresarea situației financiare din Uniunea Europeană. Consider că noul mecanism va trebui să răspundă în mod prompt și coordonat în cazul în care un stat nu și poate finanța datoria publică prin eforturi proprii. Astfel, acesta va putea contribui la sustenabilitatea finanțelor publice din statul membru beneficiar. Uniunea a răspuns deja prin mecanismul european de stabilizare financiară unei situații de criză pentru care nu era suficient pregătită. În final, aș dori să vă întreb, domnule comisar Barnier, dat fiind caracterul temporar, de trei ani, al acestui mecanism și luând în considerare nevoia Uniunii de a răspunde prompt în situații de criză, când estimați permanentizarea acestui mecanism și care ar fi sursele de finanțare aferente.